Po pierwsze, Unia Europejska powinna mieć tyle wspólnych instytucji i wspólnych kompetencji, ile nasze państwa mają wspólnych wartości i wspólnych interesów. Po drugie, instytucje trzeba tworzyć do tego, żeby wykonywały naszą uzgodnioną politykę, a nie żeby nowe instytucje zastępowały konieczność politycznych uzgodnień między państwami. Jeżeli chodzi o nasze wspólne granice i ochronę naszych wspólnych granic, to w konkretnym wymiarze politycznym w ostatnich miesiącach mamy doświadczenia jak najgorsze. Państwa leżące na granicach Unii Europejskiej, które chciały chronić naszych granic, były tylko atakowane, i to również na tej sali zamiast wsparcia otrzymywały ataki. Dziś w Unii Europejskiej nie potrzeba nowych instytucji, ale potrzeba zupełnie nowego kierownictwa.